Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetta, Primo ministro, di ringraziarLa per il Suo intervento e anche di contestare quello che dice il collega Rengel non sarà affatto così, le liste transnazionali, come sempre in Europa, se ci saranno, rispetteranno l'equilibrio fra paesi grandi, piccoli e medi. Io La ringrazio per il Suo discorso. Ne parliamo, siamo qui per parlarne, avremo un dibattito fra di noi su questo. La ringrazio per il Suo discorso e volevo porLe il problema, che alcuni altri hanno già posto, di una più grande evoluzione democratica del sistema europeo. Io credo che un'equivalenza fra un Parlamento e un Consiglio che diventi un vero Senato europeo, con eguali poteri, con voto a maggioranza, permetterebbe di avere una vera, chiara e trasparente democrazia europea. E naturalmente l'evoluzione del futuro dell'Europa deve anche garantire questo ai cittadini europei una comprensibilità, una democraticità, una trasparenza del sistema. Credo che gli aspetti istituzionali siano altrettanto importanti di quelli economici di cui altri hanno parlato.